En l'espèce, les pays baltes ou les pays riverains de la mer Baltique peuvent très bien inciter les agriculteurs, par des pratiques agricoles qui utilisent moins de produits chimiques, à faire plus attention à la situation spécifique des sols là bas. Je disais que les mesures de verdissement, qu'on propose maintenant liées aux paiements directs dans toute l'Union européenne,